Vážený pane předsedající, já bych chtěl poprosit pana komisaře Tajaniho, jestli by nás mohl informovat ve svém závěrečném slově o finančních nástrojích, které by chtěl použít pro překonání propasti, která je mezi tím, že malé a střední podniky poskytují 70 a více

Myslím si, že to je rozpor, který je třeba překonat, a stejně tak i to, že právě v tom sektoru malých a středních podniků je nízké technické vybavení práce. Rád bych znal, jaké finanční nástroje pro překonání tohoto rozporu chce Komise v budoucnosti použít.